È necessario che questa Presidenza si faccia dare spiegazioni dal governo italiano sul fatto che 20 persone incensurate e perbene e le loro famiglie siano in trepida attesa della scarcerazione, dopo essere state arrestate in Veneto per aver alzato una bandiera di libertà. Questa è un'Europa che si occupa della libertà di tutti, ma non di quella degli europei.